Rezultat je dobar tekst jasnih smjernica koji s dopunama zadržava izvorni prijedlog Komisije. Ovaj instrument je dobrodošao, njegovo provođenje može pružiti ili kratkoročnu pomoć, primjerice zemljama gdje se razvija neka kriza, ili dugoročnu potporu, osobito za ublažavanje različitih rizika, rješavanje globalnih i akutnih prijetnji te izgradnju kapaciteta za trajni društveni i gospodarski razvoj. Instrument treba biti nadopuna drugim mogućnostima Europske unije, ponajprije razvojnima. Raduje prihvaćanje prijedloga o osiguravanju potpune transparentnosti utrošenih sredstava, što je od početka izazivalo dosta nedoumica. Jasno da razvoj bez sigurnosti nije moguć, ali jednako tako sigurnost bez razvoja nije dovoljna. Ovdje nije riječ o zamjeni ciljeva od razvoja prema sigurnosti. Naprotiv, radi se o usmjeravanju na važnost podrške institucijama nacionalne sigurnosti u krhkim državama ili državama u sukobu. Namjera je ovog instrumenta efikasnije povezivanje razvoja i sigurnosti, a što ovo izvješće vrlo dobro reflektira.